Je voudrais un instant revenir aux faits car voter pour le CETA, c'est garantir la réciprocité, soutenir nos PME, promouvoir des produits de qualité, protéger les consommateurs et défendre nos artistes.

Voter pour le CETA, c'est fixer le modèle de référence pour de futurs accords internationaux et réguler la globalisation en parfaite adéquation avec nos valeurs et nos intérêts.